Es ist eine Schande, dass die neue US Regierung unter Trump die Projekte zur Familienplanung in Entwicklungsländern nicht mehr finanzieren möchte. Die neue US Regierung nimmt damit in Kauf, dass die bereits 18 Millionen unsicheren und illegalen Abtreibungen und die Müttersterblichkeit in den Entwicklungsländern zunehmen werden. Das bedeutet auch, dass im Falle von Vergewaltigung keine sicheren Abtreibungsdienste mehr zur Verfügung stehen.

Deshalb fordere ich von der US Regierung, ihre Entscheidung schnellstmöglich zurückzunehmen. Ich begrüße zudem die Initiative der niederländischen Regierung, die entstehende Finanzlücke mit anderen Ländern inklusive US Stiftungen schließen zu wollen.

Ich fordere die Europäische Kommission auf, die Mittel in diesem Bereich kurzfristig aufzustocken.

Die Welt ist hier gemeinsam in der Verantwortung, so wie wir die entwicklungspolitischen Ziele gemeinsam verabschiedet haben. Das Recht auf eine gute Gesundheit zählt auch für Frauen das ist ein Menschenrecht!